Herr Präsident! Herr Ministerpräsident, herzlichen Dank für Ihre Rede. Aus Schweden kommen gute Signale in die Europäische Union Der soziale Gipfel in Göteborg war so ein Signal, die junge Bürgerin Greta bringt gute Signale an die jungen Menschen, aber auch an die Politik, und wie gesagt Ihre Rede hier im Parlament gehört für mich auch eindeutig dazu. Ich möchte zuerst Ihnen herzlich danken dafür, dass Sie klargestellt haben, was bei allen Kompromissen in der EU nicht verhandelbar ist, nämlich der Kampf gegen Antisemitismus, Antiziganismus, Homophobie, dass das Werte sind, über die wir nicht verhandeln.